Próbuje ograniczać prawo do wolności słowa osób postronnych, niebiorących udziału w postępowaniu.

I co gorsza, oni tego posłuchali. Brytyjskie media nabrały wody w usta i nie informują o tym procesie.